Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, kolegice in kolegi poslanci, lep pozdrav. Zdaj, glede no to, da je za to točko predvidenih več kot devet ur razprave, kljub temu da mi ni nihče napisal govora, bom pač izkoristil svoje minute, ker vseeno mislim, da je dobro, da ne bomo poslušali le predlagatelja. Na začetku je gospod Lisec govoril o Ustavi in FDV-ju in delitvi oblasti, kako so jih učili samo Ustavo, ne. Zdaj, v Sloveniji kar nekaj šal kroži glede študentov, ki hodijo na FDV, samo jih osebno spoštujem, tako da predlagam, da mogoče ne dajete novih priložnosti, da bodo lahko delali nove šale na to temo. Prav tako mi ni bil všeč neki pokroviteljski odnos do novih poslancev, da ne poznamo Ustavnega sodišča. Mislim, da vsi, ki smo si nekako zanimali za politiko, se izobraževali, nam je javni šolski sistem dal snov, kjer smo spoznali delovanje in naloge Ustavnega sodišča. Ne strinjam se oziroma ne vem, da bi kje v Ustavi pisalo, če ne sprejemaš zakona o SDS, s tem kršiš Ustavo, ne. Ne vem, mogoče je to v kaki vaši Ustavi, knjigi Norveškega kraljestva, v slovenski Ustavi pa mislim, da omenjenega ni. Prav prav tako ste, gospod Lisec, rekli, da razprava naj gre v smeri Ustavne obtožbe. Gospod Breznik je govoril o četrti industrijski revoluciji, o ceni bencina. Tudi gospod Grims, mislim, da glih ni govoril o Ustavni obtožbi proti predsedniku vlade. Gospod Breznik je tudi rekel, da je zelo enostavno, da naj danes potrdimo ta sklep in bo Ustavno sodišče o tem odločilo. Potem mislim, da moramo spremeniti Ustavo in da naj gre takoj na Ustavno sodišče. Ali se lahko po svoji volji odločim, kako bom danes glasoval? Samo bom prvi del razprave namenil inštitutu Ustavne obtožbe, kajti kljub temu da ste veliko o tem govorili, nekako mislim, da vam ni ta zadeva najbolj poznana - za Ustavno obtožbo oziroma "impeachment", ki je predviden za predsednika Republike, predsednika vlade ali za ministre ter je namenjen ugotavljanju njihove individualne odgovornosti za določena protipravna dejanja, se pravi, odgovarjajo zgolj zgolj za svoja lastna dejanja. Zdaj, da poznamo "impeachment", je mogoče dobro, da se vrnemo nekoliko v preteklost. Od kod sploh to izhaja? Izhaja iz angleške oziroma britanske pravne ureditve, iz štirinajstega stoletja. In, prva ta obtožba je bila proti enemu kraljevemu svetovalcu, ki je bil obtožen, da svoji posestvi predal Franciji, da od trgovcev ima podkupnine za zasežene ladje, da od krone zahteva vračilo neobstoječih posojil, da nekako, če vidite, kaj bi naj "impeachment" pomenil, kaj so to neke lastne lastna krivda. Zdaj kot zanimivost, kot je bilo danes že omenjeno, v dvajsetem in enaindvajsetem stoletju v Veliki Britaniji ni niti en poslanec angleškega parlamenta sprožil "impeachment", nazadnje je bil uporabljen leta tisoč osemsto šest, ne, tako da sem po eni strani vesel, da sem član slovenskega parlamenta, da sem lahko prisoten ob taki zgodovinski, sicer za slovenske razmere ne tako zgodovinski priložnosti. Zdaj ustavna obtožba je neki resen pravni instrument, bi naj vsaj bila v nekih civiliziranih državah, ki ima ustanovno pravni značaj in s katero se predsedniku vlade očita protipravno ravnanje, se pravi, kršitev ustave ali zakona pri opravljanju svojega dela ali funkcije. Se pravi, njen namen je varstvo zakonitosti in ustavnosti, izhaja pa iz načela, da so vsi najvišji funkcionarji odstavljivi. Za tovrstne kršitve je obtoženi individualno odgovoren, pri čemer je se v postopku ustavne obtožbe lahko ugotavlja zgolj subjektivna in ne objektivna njegova odgovornost. Za obstoj odgovornosti mora biti podana neposredna in objektivna vzročna zveza med predsednikovimi pristojnostmi in protipravnim ravnanjem ter nastalimi škodljivimi posledicami. Poleg tega mora biti kršitev ustave ali zakona storjena naklepno ali vsaj z veliko malomarnostjo. Zdaj v resnosti tega instrumenta v svetu so danes že omenili, bilo je vloženih manj kot trideset teh obtožb in le dvanajst predsednikov je bilo obtoženih. Zdaj nekdanji predsednik Litve, je bil obtožen, da je od ruskega poslovneža prejel štiristo tisoč dolarjev, nekdanji filipinski predsednik je bil obtožen večmilijonske podkupnine, nekdanji predsednik Peruja pa je bil obtožen umora, ugrabitve, podkupnine in finančne zlorabe. Tudi vsi nekako poznamo primer nekdanjega ameriškega predsednika Nixona in afere Watergate. Zdaj, če še enkrat povem, ustavna obtožba ni inštrument političnega ocenjevanja ali politične razprave ali ocene različnih politik. Ne nazadnje tudi vrednostnih sodb, ampak pravno sredstvo za ugotavljanje individualne odgovornosti za konkretne in dokazane hujše kršitve Ustave in zakona. Zdaj slovenska Ustava in parlament seveda pozna za neke objektivne odgovornosti druge inštrumente, s katerimi lahko ustavimo ali predsednika vlade ali pa minister. Se pravi, ali je to interpelacija, nezaupnica ali pa razrešitev. Ustavno obtožbo bi smeli uporabljati zgoraj v skrajnih primerih, kadar gre za očitno zlorabo oblasti, stranka SDS pa jo že vrsto let neupravičeno zlorablja za lastne promocije, tokrat pa ni nič drugače, tudi če se nekako vrnemo v Združene države Amerike, če spremljate debate medtem, ali bi odstavili ameriškega predsednika, kdo o tem se pravi debatira, se pravi, razni strokovnjaki na tem področju, tudi politični in sama teža o tem govori, da ko pridejo zastopat tudi v kongres zastopajo najvišji predstavniki neke oblasti, vi pa ste, nočem biti žaljiv do kolega Grimsa, poslali kolega Grimsa, ki pa govori o temah, o migrantih, Che Guevaru, Marxu, in da šola za revne. To se pravi, da je v da zasebna šola za revne. Jaz prihajam iz Ormoža, iz Prlekije, tam je veliko revnega prebivalstva in še nisem nikjer v okolici videl nobene zasebne šole, tako da ne vem, o čem vi točno govorite. Zdaj, če še povem nekaj dejstev. Sam sem prepričan, da predsednik vlade ni kršil zakonov ali ustave. Prav tako predsednik vlade po mojem ni sprejel neustavnih členov v zakonu, o katerem govori ustavna obtožba, bo pa to težavo vlada v prvi polovici leta dva tisoč devetnajst rešila, kar je tudi zaveza ministrstva, se pravi, doktor Pikala. Strinjam pa se, da je Ustavno sodišče tretja veja oblasti in da imamo, to se pravi, še veliko neuresničenih odločb, ki pa jih je potrebno spoštovati. Sama ustavna obtožba temelji na očitkih, da vlada ni podprla, Državni zbor pa ni sprejel predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zdaj, zakaj predlog ZOFI, ki ga je vložila Poslanska skupina SDS, sem ga sam glasoval proti, iz tega, ker ni ponujal nekih celostnih rešitev, prav tako pa ne bi mogli popraviti ga, se pravi, z amandmaji se je odpiral le en člen. Oprostite, mene so v javni osnovni šoli učili, da ko sošolec govori, sem sam tiho. Ne vem, v katero šolo ste vi hodili, tako da vas prosim, da me spoštujete, ko sam govorim. Potem tudi, če smem nadaljevati, država ni dolžna financirati razširjenega programa v višini sto odstotkov, kot je to predvidela SDS. Tudi sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice je izpostavila, da države niso dolžne na svoje stroške zagotoviti šole, katerih učne vsebine so v skladu z določenimi verskimi ali filozofskimi prepričanji staršev. Pri problematiki financiranja zasebnega šolstva bi bilo potrebno urediti tudi druge elemente v zvezi z delovanjem novoustanovljenih zasebnih šol, kot so sprejemanje programov, izpolnjevanje in zagotavljanje kakovosti pri izvajanju programov, vpis v razvid ter zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev. Zato vložitev novele, ki spreminja en člen, ni bil dovolj, in zaradi tega sem tudi glasoval proti. Če še smem povedati, sam sem velik zagovornik javnega šolstva, saj temelji na solidarnostnih predpostavkah. Želim si, da bi vsi otroci v Sloveniji in imeli enake možnosti za pridobitev kakovostne izobrazbe in se jih pri tem ne bi delilo ali omejevalo glede na njihov finančni položaj ali kakšno drugo osebno okoliščino. Ne pozabimo, da imajo zasebne šole možnost izbirati, koga bodo vpisale. Eden izmed pravilnikov ene izmed zasebnih šol govori, da kadar imata učenca enake točke je, se pravi, če smem citirati: "Če za omejitev vpisa ne zadoščajo vpisni kriteriji, se o vpisu otrok izreče ravnatelj šole oziroma njegov pooblaščenec na podlagi razgovora z družinami otrok." Se pravi, če imata dva učenca enako točk, se potem ravnatelj sam lahko odloči, katerega bo šola sprejela. Tudi ko ste prej govorili, če smem citirati nekaj glede enega predmeta in na tej zasebni šoli: "Cilj predmeta vera in kultura v tretjem triletju: sprejeti resničnost iskanja in različne podobe Boga, soočiti se drug z drugim, z osebnim sprejemanjem Boga in vse to povezati v krščansko sporočilo očetu, sinu in svetemu duhu." In še en: "Zavedati se krivde, trpljenja in smrti v osebnem življenju in v družbi, spoznati različne poskuse obvladovanja in dajanja pomena trpljenja in smrti ter razmisliti o Jezusovem rešilnem delu, smrti in vstajenju." Mislim, da država ni dolžna financirati takih učnih programov. Menim, da smo danes največ škode javnemu šolstvu naredili vsi skupaj, da smo sploh razpravljali o tej temi. Na koncu pa, če smem predvidevati, upam, da naslednja ustavna obtožba proti predsedniku vlade ne bo na temo ukradenih volitev. Hvala.